Podle mého názoru Mezinárodní trestní tribunál a podpora obecně Římskému statutu jsou ve vlastním bytostném zájmu Evropské unie. Pokud chceme, aby mezinárodní právo opravdu platilo i pro všechny agresory, kteří páchají válečné zločiny včetně genocidy, je nepochybně nutné, aby Mezinárodní trestní tribunál dostal svoji kompetenci do absolutní většiny zemí. Dneska tomu tak není a je v zájmu Evropské unie, aby tuto podporu samozřejmě maximálně dostal. Já si cením na té zprávě, která bohužel nebyla diskutována na plénu, tedy kromě velmi krátkého přednesení, to, že posiluje prvek prevence a spolupráce v rámci mezinárodního společenství. To si myslím, že je zcela klíčové právě i pro předcházení této trestné činnosti, která nesmí být promlčitelná. Myslím si, že je důležité zopakovat, že lidé, kteří páchají tyto zločiny, nesmí kdykoliv v životě kamkoliv uniknout spravedlnosti a skrýt se před touto spravedlností a před svojí zodpovědností.